virðulegi forseti í dag er ár liðið frá bankahruninu og á slíkum tímamótum er nauðsynlegt að staldra við og velta fyrir sér ekki endilega bara því sem olli þessu bankahruni heldur líka því hvort viðbrögð okkar síðastliðið ár og ekki síst viðbrögð stjórnvalda hafi verið rétt eða röng ég fagna því alveg sérstaklega að háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins skuli vera tilbúinn til þess að læra af mistökunum og viðurkenna þau hér í ræðustól og ég held að sum okkar getum tekið hann sem fyrirmynd í þeim efnum eitt af því jákvæðasta sem gert var strax í upphafi fjármálakreppunnar var að stjórnvöld tryggðu virka greiðslumiðlun fjármálakerfisins með því að ábyrgjast allar bankainnstæður að fullu að mínu mati var þessi aðgerð of víðtæk þar sem skattgreiðendur voru í raun beðnir eða látnir bæta öllum bæði þeim sem áttu lágar innstæður og hinum sem áttu mjög háar innstæður inni á bankareikningum allan skaðann af hruni einkabankanna og því hefur verið fleygt að tíu prósent fjármagnseigenda hafi átt um sjötíu prósent af innstæðuupphæðinni sem skattgreiðendur tryggðu þetta er eitt af því sem ég mundi vilja fá nánari upplýsingar um hjá hæstvirtum forsætisráðherra með öðrum orðum þessi aðgerð að tryggja innstæður að fullu fól í sér mikla eignatilfærslu frá skattgreiðendum til fjármagnseigenda sem birtist meðal annars í því að nú þarf ríkið að leggja ríkisbönkunum til um tvö hundruð milljarða í eigið fé auk þess var tekin sú ákvörðun að bæta fjármagnseigendum tap vegna peningamarkaðssjóða bankanna og er talið að þessi ákvörðun hafi kostað skattgreiðendur um að minnsta kosti tvö hundruð milljarða sú staðreynd að ekki var sett þak á upphæðina sem ríkið ábyrgðist varðandi bankainnstæður sú staðreynd hefur leitt til þess að í dag er lítið svigrúm til þess að draga úr eignatilfærslunni sem hefur átt sér stað frá hruninu varðandi skuldir skuldara eða eignatilfærslu frá skuldurum til fjármagnseigenda boðaðar aðgerðir félags og tryggingamálaráðherra eiga að einhverju leyti að taka á þessari eignatilfærslu en ekki nema að hluta til þar sem lánin verða áfram verðtryggð með neysluvöruvísitölunni rannsóknir sýna að fjármálakreppur einkennast af mikilli eignatilfærslu frá þeim ríku til þeirra fátæku og því miður var þessi aðgerð stjórnvalda að tryggja innstæður að fullu í anda þess annað sem einkennir fjármálakreppur er aukinn ójöfnuður sem stafar meðal annars af auknu atvinnuleysi og niðurskurði velferðarkerfisins markmið hagstjórnarinnar á að gera að auka efnahagslega velferð og leiðirnar að því markmiði eru aðgerðir sem tryggja fulla atvinnu hagvöxt og stöðugleika til lengri tíma efnahagsstefna alþjóðagjaldeyrissjóðsins og íslenskra stjórnvalda mun ekki tryggja þessi markmið markmið hennar er aðeins að tryggja að fjármagnseigendur fái sæmilega ávöxtun á fé sitt á meðan það er lokað hérna inni í hagkerfinu og síðan að seðlabankinn hafi bolmagn til að kaupa krónurnar af þessum fjármagnseigendum þegar hægt verður að afnema gjaldeyrishöftin án þess að krónan fari í frjálst fall hagstjórnartækin sem íslensk stjórnvöld eru þvinguð af ags til að nota eru hátt vaxtastig mikil skuldsetning vegna gjaldeyrisvarasjóðsins og allt of mikill niðurskurður á of stuttum tíma þessi meðul ags eru gamalkunnug og nýleg könnun sem framkvæmd var af miðstöð fyrir rannsóknir á efnahags og stjórnmálum i washington leiddi í ljós að af fjörutíu og einu landi sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur haft afskipti af undanfarin ár hefur þrjátíu og eitt land verið þvingað til að beita kreppudýpkandi hagstjórnaraðgerðum eins og háu vaxtastigi niðurskurði velferðarkerfisins og aðhaldssemi hvað varðar aukningu peningamagnsins með öðrum orðum meira en áratug eftir að efnahagskreppan í asíu beindi athyglinni að meiri háttar mistökum alþjóðagjaldeyrissjóðsins er sjóðurinn enn að gera svipuð mistök í mörgum löndum sérstaklega í þróunarlöndunum á sama tíma og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn styður fjárhagslega örvandi aðgerðir í ríku löndunum

samstarfs við alþjóðagjaldeyrissjóðinn í nóvember á síðasta ári leyfði sjóðurinn hallarekstur á ríkissjóði árin tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu og þetta var leyft í ljósi þess hversu stórt

hallareksturinn var í raun stefnubreyting hjá sjóðnum og átti að vera dæmi um að ags hafi lært eitthvað af asíukrísunni sjóðurinn lagði þó áherslu á að ná ætti jafnvægi í ríkisfjármálum á fimm árum eða á árinu tvö þúsund og þrettán í ár verður hallinn á ríkissjóði væntanlega um hundrað áttatíu og tveir milljarðar og meginástæða hans er mikill samdráttur í tekjum ríkissjóðs á sama tíma eða á árunum tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu hafa ríkisútgjöld haldist óbreytt sem er mikill ávinningur í ljósi þess að verg landsframleiðsla dróst saman um átta komma fjögur prósent vandamálið okkar er því ekki vaxandi ríkisútgjöld heldur mikið tekjutap ríkissjóðs sem stafar af miklum samdrætti í efnahagslífinu fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir miklu aðhaldi í ríkisfjármálum á næsta ári og skera á hallann niður um níutíu og fimm milljarða með öðrum orðum á næsta ári eða árið tvö þúsund og tíu verða mikil umskipti í efnahagsstjórninni því að markmið efnahagsstjórnarinnar verður ekki lengur að draga úr samdráttaráhrifunum af völdum fjármálakreppunnar heldur að draga úr umsvifum ríkissjóðs sem auka mun á samdráttinn þetta telja margir hagfræðingar of snögg umskipti í ljósi þess að fjármálakreppan hér á landi er mun stærri að umfangi en nokkurs staðar annars staðar áttatíu og fimm prósent af bankakerfinu hrundi síðastliðið haust alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er þekktur fyrir að leggja of mikla áherslu á að ná jafnvægi í ríkisfjármálum sem meðal annars hefur leitt til mun dýpri kreppu en annars hefði orðið dýpt kreppunnar skiptir miklu máli þar sem bæði fyrirtæki og einstaklingar verða fyrir miklum skaða á leiðinni niður í raun er verið að eyðileggja auð þjóðarinnar þar sem fyrirtæki og einstaklingar sem verða gjaldþrota er ekki hægt að endurreisa hægari niðurskurður mundi þýða minni samdráttur en á móti draga úr hagvexti þegar hagkerfið hefur byrjað að ná sér á nýjan leik virðulegi forseti strax í nóvember varaði ég við samstarfinu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og því miður hafa öll varnaðarorð mín reynst rétt þrátt fyrir að sjóðurinn hafi verið með yfirlýsingar um að hann hafi lært af mistökum og að sú efnahagsáætlun sem við samþykktum væri síbreytileg eða mundi taka mið af aðstæðum hér á landi hefur lítið breyst í afstöðu alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess hvernig taka beri á fjármálakreppu sjóðurinn hefur í raun verið að herða tökin á okkur og veikt svo um munar undirstöður efnahagslífsins hér á landi þetta tæpa ár sem við höfum fylgt efnahagsstefnu hans ég óttast að of hraður niðurskurður á halla ríkissjóðs muni veikja mjög hið litla velferðarkerfi sem er til staðar hér á landi þetta er lítið velferðarkerfi samanborið við velferðarkerfi norðurlandanna

á komandi ári verða ekki nema um fjörutíu prósent af vergri landsframleiðslu í svíþjóð fór þetta hlutfall upp í fimmtíu og fimm prósent af vergri landsframleiðslu árin eftir hrun bankanna virðulegi forseti það er enn tækifæri til að losna úr viðjum alþjóðagjaldeyrissjóðsins áður en það er um seinan ég skora á stjórnvöld að endurskoða afstöðu sína til sjóðsins og fara fram á að sjóðurinn meðhöndli okkur eins og ríka þjóð en ekki eins og þróunarríki sem gera á enn fátækara það sem við þurfum á næstunni er að fá alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að samþykkja verulega lækkun vaxta hægari niðurskurð á halla ríkissjóðs og áætlun um afnám gjaldeyrishaftanna sem meðal annars mun fela í sér skattlagningu á útstreymi fjármagns og uppboðsmarkaði efnahagsáætlun sem ekki felur í sér þessar aðgerðir

eitt ætti að vera ástæða til þess að staldra núna við og gera kröfu um að þessi efnahagsáætlun sem sjóðurinn lofaði að yrði síbreytileg taki mið af atvinnulífið hefur þurft að búa við vaxtastig sem er alla vega tíu prósent hærra en almennt gerist í nágrannalöndunum ég vil endurtaka virðulegi forseti enn og aftur þá ósk mína að við endurskoðum samstarf okkar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sérstaklega ef sjóðurinn er ekki tilbúinn til þess að breyta eða aðlaga efnahagsáætlun sína að þeim aðstæðum sem skapast hafa eftir að hagstjórnartækjum hans var beitt hérna